Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, alors que l'Union européenne doit faire face à de nouveaux domaines stratégiques, comme l'immigration, la sécurité intérieure, la défense, pour ne citer que ceux là, elle doit en même temps assurer ses compétences en matière de cohésion, de politique agricole commune, de développement économique, d'intervention humanitaire, etc.

Le Brexit ne peut pas servir d'excuse, et nous devons trouver de nouvelles ressources. Qui dit nouveaux impôts européens ne dit pas forcément surcharge pour les citoyens européens. Qui dit nouvelle taxe communautaire ne dit pas perte de souveraineté pour les États.